Voorzitter, het is een goede zaak dat dit Parlement een resolutie aanneemt voor een sterke aanpak van de gruwelijke realiteit van de genitale verminking van vrouwen. Maar om tot een efficiënte aanpak van het probleem te komen, is het hoog tijd dat we eerst komaf maken met dat wereldvreemde cultuurrelativisme dat erin bestaat om alle culturen als gelijkwaardig te beschouwen. Een cultuur die genitale verminking van vrouwen aanbeveelt, toestaat of zelfs maar gedoogt, is geen cultuur die gelijkwaardig is aan die van ons.

Het heeft geen enkele zin om die waarheid niet onder ogen te zien. Met beschuldigingen als islamofobie komt niemand een stap vooruit, zeker de slachtoffers niet. De islamitische wereld heeft juist meer debat nodig over de achterlijke praktijken die er bestaan in plaats van geen debat.